nefndin efnahags og skattanefnd og í öðru lagi er ég varaformaður nefndarinnar svo því sé til skila haldið ég mæli fyrir framhaldsnefndaráliti frá efnahags og skattanefnd vegna þess máls sem hér er til umfjöllunar en eins og kunnugt er samþykkti alþingi við aðra umræðu í gær þær breytingartillögur sem lagðar voru fram af hálfu nefndarinnar við þetta frumvarp nefndin hefur að eigin frumkvæði fjallað um málið á ný milli annars og þriðju umræðu og fengið á sinn fund ingva má pálsson og völu rebekku þorsteinsdóttur frá fjármálaráðuneyti nefndin leggur til þá breytingu að gildistaka laganna miðist við komandi kjördag til alþingis hinn tuttugasta og fimmta apríl næstkomandi

eðlilegra þykir að viðkomandi aðilar búi við eftirlaunakerfið samanber lög númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú þar til kjörtímabili þeirra lýkur tuttugasta og fimmta apríl næstkomandi verður á þann hátt ekki skörun á milli lífeyriskerfa

nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum fyrstu við þriðju grein bætist ný málsgrein svohljóðandi þingfararkaup og biðlaunagreiðslur alþingismanna sem ljúka þingsetu og ráðherra sem láta af störfum í kjölfar kjördags tuttugasta og fimmta apríl tvö þúsund og níu mynda eftirlaunaréttindi samkvæmt lögum númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú önnur við fimmtu grein í stað dagsetningarinnar fyrsta apríl tvö þúsund og níu kemur tuttugasta og fimmta apríl tvö þúsund og níu björgvin g sigurðsson bjarni benediktsson og ragnheiður e árnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta nefndarálit rita auk þess sem hér stendur pétur h blöndal ellert b schram gunnar svavarsson jón bjarnason og birkir jónsson